Signor Presidente, onorevoli colleghi, senza una maggiore flessibilità nell'attuazione del patto di stabilità mancheranno le condizioni per ridare impulso all'economia in questi anni c'è stato un calo costante degli investimenti con ricadute negative sull'istruzione e sull'occupazione sostenibile. Con l'austerità fiscale e i tagli di bilancio non possiamo ridare impulso alla crescita economica e per questo sono contrario alla condizionalità macroeconomica che avrebbe un effetto negativo sulle regioni e i gruppi sociali già indeboliti dalla crisi. L'Europa ha bisogno di crescita, ha bisogno di sviluppo, di rafforzare le capacità amministrative delle autorità locali, di ridurre il carico burocratico, snellire, velocizzare, al fine di agevolare l'accesso ai Fondi strutturali e di consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa